Pomimo dużych postępów w ostatnich latach odsetek rozpatrzonych skarg, które podlegały właściwości Rzecznika Praw Obywatelskich, był w 2011 r. znowu stosunkowo niski. Moim zdaniem należy wziąć pod uwagę bardziej kompleksowe zwiększenie świadomości społeczeństwa, w szczególności w ścisłej współpracy z rzecznikami krajowymi i regionalnymi, Parlamentem i Komisją Europejską na temat zakresu odpowiedzialności rzecznika. Apeluję, aby w dalszym ciągu czuwał on nad jak najlepszym wykorzystaniem środków oraz współpracował z innymi instytucjami Unii Europejskiej. W pełni popieram stanowisko rzecznika, że zasady dobrego administrowania idą dalej niż przepisy prawne, wymagając od instytucji, organów, urzędów i agencji Unii Europejskiej nie tylko poszanowania obowiązków prawnych, lecz także stawiania sobie za cel służby obywatelom i dbania o to, aby poszczególni obywatele byli właściwie traktowani i mogli w pełni korzystać ze swoich praw.